Die Debatten in Sitzungen, auf der Straße oder im Alltag werden immer rauer, aggressiver und abwertender.

Dies wird als Freibrief seitens der Rassisten bewertet und ist indirekt Nährboden für entwürdigende Handlung. Rassistische Angriffe nehmen drastisch zu. Menschen anderer Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit, schwarze Menschen, Juden, Sinti und Roma sind oft die Zielscheibe rassistischer Gewalt. Nach dem Anschlag in Halle gegen die jüdische Gemeinschaft im vergangenen Jahr wurde in der gleichen Stadt ein zweiter Anschlag gegen einen Abgeordneten des Bundestages mit afrikanischer Herkunft verübt. Erst letzte Woche bei der Wahl in Thüringen wurden wir Zeugen eines alarmierenden Tabubruchs, bei dem eine Partei der Mitte aus Machtgründen eine Allianz mit einer populistischen Partei einging.

Die ausdrücklichen Hinweise verschiedener Akteure, das Stück in dieser Form nicht zuzulassen, wurden nicht angenommen.